Žijeme vo svete, kde takmer 80 krajín ešte stále povoľuje testovanie na zvieratách a následný predaj týchto kozmetických výrobkov. Je potrebné, aby sme tlačili na vývoj alternatívnych metód, či už skrze podpory výskumu, ale aj zákazu dovozu produktov z tretích krajín, ktoré nespĺňajú pravidlá Únie. Je zaujímavé sa pozrieť do katechizmu katolíckej cirkvi, kde je napísané, že Boh oprávnil človeka používať zvieratá na pokrm, ošatenie a poľnohospodárske účely. Avšak toto právo nie je absolútne a človek má povinnosť k nim byť aj láskavý. Je nemorálne, aby sme zvieratám spôsobovali akékoľvek neopodstatnené utrpenie a správali sa k nim ako k veciam. Aj ony sú božími stvoreniami, ale veci majú svoje hranice.